leggja áherslu á vistvæna nýtingu á fiskstofnum eins og við höfum gert og ég vil þakka hæstvirtum utanríkisráðherra frumkvæði hennar í þeim efnum ég var líka meðal annars að vitna til þeirrar skýrslu sameinuðu þjóðanna sem var gerð opinber í gær og skýrt er frá meðal annars í morgunblaðinu þar sem togveiðar eru gagnrýndar þar er talað um tímabundið bann við botnvörpuveiðum á og að botnvörpuveiðar hafi valdið þar miklum skaða ég tel að við íslendingar eigum að vera vakandi á þessu sviði og beita okkur fyrir því að þjóðir heims standi skynsamlega að sínum fiskveiðum um leið og við hljótum að leggja áherslu að við högum okkar veiðum þannig að ekki sé sú vá fyrir dyrum hér